Okazuje się, że sytuacja opisywana przez nas osiem miesięcy temu nie tylko nie uległa poprawie, ale jeszcze się pogorszyła. Dziś w Pakistanie można stracić życie zarówno za tak zwane bluźnierstwo religijne, jak i za wolność słowa w tym wypadku publiczną wypowiedź na temat wyroku. Morderstwo gubernatora Taseera pokazuje, z jak delikatną sytuacją mamy do czynienia. Pakistan jest podzielony religijnie do tego stopnia, że po obu stronach chrześcijańskiej i muzułmańskiej giną ludzie, w tym przedstawiciele lokalnych elit.

Powinniśmy jednak wymagać odwagi od pakistańskich polityków, przede wszystkim od opozycji, na przykład Pakistańskiej Ligii Muzułmańskiej, która blokuje rządową reformę kodeksu. Możemy również wspierać działania ministerstwa ds. mniejszości i pomagać rządowi premiera Gilaniego w takich kwestiach, jak na przykład polepszanie jakości dziennikarskich relacji w mediach czy materiałach edukacyjnych w szkołach. Dziś Parlament Europejski nie ingeruje w wewnętrzne sprawy Pakistanu, a jedynie przypomina o art.